Señora presidenta, después del golpe de Estado de 2013, en marzo habrá elecciones presidenciales en Egipto unas elecciones donde, posiblemente, no haya oposición, porque los candidatos se han retirado por intimidaciones y arrestos. Bajo el paraguas de la lucha contra el terrorismo se cometen todo tipo de violaciones de derechos humanos y de actos de represión contra periodistas, sociedad civil y, en particular, contra el movimiento obrero, que, a pesar de ello, continúa organizando de forma habitual manifestaciones y huelgas. Un país donde el último mes veintitrés personas han sido ejecutadas tras haber sido juzgadas por tribunales militares sin ninguna garantía. A pesar de ello, la Unión Europea decide mirar hacia otro lado y reanudar las relaciones, a pesar de la flagrante falta de respeto de los derechos humanos. Por ello, exigimos que la Unión Europea se pronuncie sobre estas violaciones.